În ultima jumătate de an, Uniunea Europeană s a confruntat cu o serie de provocări care au ridicat semne de întrebare cu privire la rolul, coeziunea și capacitatea sa de acțiune și de reacție. Criza georgiană și criza gazelor ne au demonstrat că ne putem confrunta în continuare cu amenințări dinspre est la adresa stabilității internaționale și a siguranței noastre energetice. Un parteneriat estic atât de ambițios precum cel propus în acest raport este binevenit, cu atât mai mult cu cât vizează o cooperare mai eficientă și sprijinirea reconstrucției Georgiei, iar în perspectivă propune instituirea unei zone a liberului schimb și liberalizarea regimului vizelor pentru Uniunea Europeană. Cred însă că trebuie să acordăm mai multă importanță situației din Republica Moldova, de unde vin semnale îngrijorătoare cu privire la libertatea de exprimare și la corectitudinea alegerilor care urmează să aibă loc în această primăvară.